Viem, že v tomto sektore je veľa problémov. Podľa správy potrebujeme viac učiteľov a lekárov, lebo máme priveľa žien učiteliek a lekárok.

Skrátené úväzky sú neistým zamestnaním a spochybňujú sa. Zároveň ich však chválime, ako nástroj zosúlaďovania práce a rodiny. Chceme flexibilitu, vysoké platy aj rodinu a pre naše zdravie je odrazu podstatné, či nás vyšetrí muž alebo žena.

Z práce ženy sa tak stane ekonomická nevyhnutnosť. Deti vychová súdružka učiteľka a o starých ľudí sa postará sociálne zariadenie. Bude to rozpočtovo efektívne a ušetríme si pokrytecké citovanie štatistík. Mrzí ma, že rovnakú pozornosť nevenujeme aj ženám, ktoré sa slobodne rozhodnú, že sa chcú starať o rodinu.